Oczywiście nie tak, jak chcielibyśmy, ale na tyle, na ile się

Jak on będzie skonstruowany? Jak będzie funkcjonował po siedmiu latach?

Stąd nasz bardzo wyraźny nacisk na konstrukcję budżetu, na mechanizmy wewnętrzne.

Chciałem w tym momencie bardzo podziękować wszystkim kolegom z grupy negocjacyjnej. Mam do nich ogromny szacunek, bo to ciężka, choć bardzo interesująca praca. Chciałem podziękować naszym współpracownikom, asystentom, doradcom. Chciałem podziękować Komisji Europejskiej i Panu Komisarzowi za współpracę. Były to trudne rozmowy, ale wydaje się, że wychodzimy z nich zadowoleni, a dyskusja na temat przyszłości Europy się właśnie rozpoczęła.